Sí, Miguel, te podría decir que a España han llegado más de treinta mil Miguel, te podría decir que yo he estado en Algeciras y hay muchísimos, y tú lo sabes. Te podría decir que solo en Andalucía, en España, hay más de once mil menores no acompañados. No hay en Andalucía centros para alojarlos no los hay, y no podemos tenerlos.

Te podría decir cómo he visto en Mineo a más de dos mil personas desesperadas. Y como lo he visto en muchos sitios, yo no quiero eso, y tampoco lo quieren los ciudadanos europeos.